Panie Przewodniczący!

Tymczasem na przykład jego punkty 16 i 39 zawierają znowu pośrednie, ale wyraźne wezwania do legalizacji nielegalnej imigracji i jako takie stanowią oczywiście atak na suwerenność państw i rządy prawa. I trzeba, Wysoka Izbo, pamiętać, że to właśnie takie wezwania, takie wypowiedzi o legalizacji nielegalnej imigracji zbudowały tak naprawdę koniunkturę dla przemysłu nielegalnej imigracji. A ten przemysł nielegalnej imigracji jest coraz bardziej według informacji, które posiadamy infiltrowany przez kalifat Państwa Islamskiego.